Kérdezem, hogy logikus e a következtetésem, hogy ha a Hamasz egy terrorista szervezet Önök szerint akkor a zsidó államot minden további nélkül lehet ezek után terrorista államnak nevezni. Márpedig logikus a kérdés, hogy egy terrorista állammal meddig óhajt még társult partneri kapcsolatban lenni az Európai Unió.